Madame la Présidente, le constat suivant s'impose l'Union économique et monétaire est bien monétaire, mais à peine économique. Les soucis monétaires de l'Europe sont en conflit avec la souveraineté économique et budgétaire des États.

Pour éviter le pire, il est urgent de parvenir en Europe à une gouvernance commune des politiques économiques et budgétaires.

Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons, ensemble, disposer d'une chance réaliste de consolider les finances publiques dans la zone euro et au delà.